Přesně tyto případy kreativní legislativní invence jsou zárodkem nedůvěry občanů v instituci Evropské unie. Opravdu si myslíme, že nás občané poslali do Parlamentu proto, abychom jim určovali, zda mají balit ovoce a zeleninu do papíru nebo do plastového sáčku.

Ale mám pocit, že někteří z nás nechtějí vidět, že je celá řada států, obchodníků, ale i samotných občanů, kteří si problém uvědomují a snaží se chovat odpovědně. Zcela zapomínáme na svobodu jednotlivce a jeho racionální a odpovědné chování. Více než před nápady Komise tak nakonec potřebují občané ochránit před samotným Parlamentem.